Poštovani predsjedavajući, prije svega pozdravljam povjerenicu i drago mi je da i danas možemo ovdje potvrditi da je Erasmus jedan od najboljih i najuspješnijih programa Europske unije.

Mislim da ne smijemo zaboraviti ni demografske razloge zašto podržavamo ovaj projekt. Dakle, devet milijuna do sada je građana Europske unije, posebice mladih, sudjelovalo u ovom projektu, po novim pretpostavkama radi se o dvanaest milijuna građana koji bi mogli koristiti ovaj program.

Ja mislim da ih treba utrostručiti i mislim da je dobro da se ova rasprava vodi prije nego što donesemo Višegodišnji financijski okvir. U svakom slučaju, ovaj projekt je uključiv, on potiče mobilnost, on potiče razmjenu, a prije svega je važno napomenuti pravičnost.